Am votat această recomandare întrucât consider că Uniunea Europeană nu ar trebui să tolereze încălcarea drepturilor fundamentale ale omului. De aceea, trebuie să luăm măsuri ferme la adresa celor vinovați de moartea lui Serghei Magnițki. Cazul său reprezintă un semnal că sistemul de justiție penală din Rusia funcționează defectuos. Trebuie să ne asigurăm că vinovații de moartea lui Magnițki nu vor putea să călătorească după voie în Uniunea Europeană. De asemenea, consider că ar trebui să li se înghețe toate conturile bancare pe care le dețin în statele Uniunii. O soluție ar fi generalizarea unor astfel de practici la adresa tuturor celor care încalcă drepturile omului, indiferent de țara din care provin. Cred totodată că ar trebui introdus un mecanism automat de sancțiune pentru astfel de cazuri. În cazul Magnițki, Uniunea ar putea condiționa ridicarea restricțiilor de demararea unei anchete independente, care să conducă la condamnarea celor vinovați.